Ausgehend von der Antwort des Rates und der Kommission wollten wir das weitere Vorgehen beraten.

Das Ganze lieber Herr Kollege Cashman, bei aller Wertschätzung geschah heimlich, still und leise, total intransparent. Soviel zu Ihrem Thema Ich fechte für die Transparenz. Sie haben versucht, an uns vorbeizuarbeiten.

In jedem Fall ist sie natürlich inhaltlich eine Wiederholung Ihres bereits existierenden Berichts aus der letzten Legislaturperiode und damit durchaus überflüssig.

Durch das Inkrafttreten des Lissabon Vertrags hat sich nämlich nach meiner Auffassung die Rechtsgrundlage des Dossiers nicht derart verändert, dass sich dadurch unsere Rolle als Europäisches Parlament verändert hätte. Der Bericht war und ist ein Dossier im Verfahren der Mitentscheidung. Das erklärt auch die Bedenken meiner Fraktion bezüglich der Zulässigkeit

In dieser Absolutheit ist er rechtlich sicherlich nicht haltbar. Es fehlt Ihnen an einem Bekenntnis zu einer teilweise sicherlich notwendigen Vertraulichkeit, die

Es fehlt auch eine vermittelnde Lösung,